Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Als Mitglied des Kulturausschusses möchte ich Ihnen nur kurz einen Actionfilm empfehlen.

Zu sehen ist, wie US Soldaten von Hubschraubern aus in einem Vorort von Bagdad diverse Zivilisten erschießen, darunter Reuters Journalisten und Kinder, und wie die Schützen sich dabei köstlich amüsieren. Der Mann, der 2010 diese Bilder und das zu Grunde liegende Verbrechen publik gemacht hat, droht jetzt, an die Leute ausgeliefert zu werden, die es leugnen und verschleiern. Vor ein paar Wochen haben wir uns mit dem Rat auf Regeln für den Schutz von Whistleblowern geeinigt, die Verstöße gegen das EU Recht aufdecken.

Und noch ein Wort an die Briten, die ja nun wohl bis Halloween zur EU gehören Wenn ihr Julian Assange an die USA ausliefert, dann könnt ihr euren dämlichen Brexit sofort haben, meinetwegen so hart wie möglich.